notamment l'agrégation au premier jour, on voit bien qu'on est là simplement face à une manœuvre politicienne, uniquement cela. Cela n'honore pas le rapporteur du PPE de dénoncer aujourd'hui ce qu'il a lui même proposé.